Chápem, že poplatky za súkromné kopírovanie predstavujú pre odvetvie kultúry veľmi dôležitý zdroj príjmu, že autori literárnych a umeleckých diel, speváci, hudobníci a herci sa v súlade s autorsko právnou legislatívou dožadujú svojich práv. Ale nemôžem súhlasiť s tým, aby sa naďalej akceptovala rozdielnosť vnútroštátnych systémov pre vyberanie poplatkov za súkromné kopírovanie. Očakávam, že Komisia vyvinie tlak na členské štáty, aby sa dohodli na spoločnom vymedzení poplatku za súkromné kopírovanie.